Madame la Présidente, s'il est un domaine où l'Europe, selon nous, pourrait avoir son efficacité, ce serait bien évidemment celui de la santé publique, puisque les frontières n'ont rien à voir avec l'expansion des microbes ou des virus et que, là, effectivement, une position commune pourrait permettre de faciliter les choses sur le plan de la santé publique pour chaque État.

Dans l'état actuel des choses, un moratoire des études vaccinales, afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure et à quel taux la vaccination doit être pratiquée, au fond, dans nos différents pays européens serait, à mon avis, beaucoup plus sage que d'imposer en disant Les vaccinations, c'est bon quoi qu'il arrive.